Señor Presidente, permítame empezar felicitando, también por mi parte, a la señora Niebler por haber conducido de una manera tan profesional y con tan magnífico resultado para el Parlamento el tercer Reglamento relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, ya conocido como Roaming 3. No solo ha sido un éxito —a mi modo de ver— por la sustancial reducción de los límites máximos que podrán facturar las operadoras de servicios móviles a los consumidores cuando estos se encuentren en otro Estado de la Unión Europea, sino que la propuesta de Reglamento que votaremos en esta sesión plenaria incluye además otras medidas como, por ejemplo, la extensión de las cláusulas de transparencia a consumidores europeos que vayan a países que no formen parte de la Unión Europea. Pero, sobre todo, el mayor mérito del Reglamento Roaming 3 es —a mi modo de ver— su vocación de extinguirse y crear un mercado competitivo propio de servicios de itinerancia, donde ya no será necesario regular cada dos años una situación propia de veintisiete mercados diferentes, sino la del mercado único que debería representar la Unión Europea.

de una manera mucho más inteligente— la situación a través del establecimiento de un mercado competitivo. Si las medidas estructurales propuestas en el Reglamento tienen éxito, los consumidores europeos tendremos la opción de contratar los servicios de itinerancia de un operador diferente al que nos presta los servicios móviles en nuestro país, y esto de manera sencilla y manteniendo nuestro número de teléfono.